Pani Przewodnicząca! Pan Michel Barnier stwierdził, że oprócz uregulowań finansowych, kwestii irlandzkiej, to tak naprawdę prawa kilku milionów obywateli są tutaj najważniejsze, i one są głównym aspektem prowadzonych negocjacji. Za chwilę przyjmiemy rezolucję, która, niektórzy mówią, że jest twardą rezolucją, ale im więcej informacji dociera do tych wielu milionów obywateli, tym więcej jest pytań o ich przyszłość. Dotyczy to również moich rodaków, Polaków, których wielu mieszka w Wielkiej Brytanii. To jest kwestia prawa do pobytu, warunków, które winni spełnić, kwestia uprawnień socjalnych, również emerytalnych, zasad, które dotyczą przemieszczania się osób po brexicie te pytania są związane z troską, czy będzie równe traktowanie obywateli, wielu pyta również o kwestię łączenia rodzin. Ostatnie deklaracje pani premier May są obiecujące. Z drugiej strony Wielka Brytania jest ważnym partnerem i chcemy to tak widzieć również po brexicie, bowiem jest partnerem w NATO, sąsiadem w Europie, zatem konieczny jest w tych negocjacjach również wzajemny szacunek, ale ważna jest też treść tych negocjacji, ostateczny wynik korzystny dla Unii Europejskiej.